borist hefur eftirfarandi tilkynning um skipan embættismanns alþjóðanefndar á fundi íslandsdeildar alþjóðaþingmannasambandsins í gær tuttugasta og annan nóvember var einar k guðfinnsson kjörinn varaformaður